Ich möchte darauf hinweisen, dass die Zahl der Neuerkrankungen an Krebs bei Kindern unter 15 Jahren von 1980 das ist der Beginn der Datendokumentation bis zum Jahr 2006, um über 50 gestiegen ist. Böswillige Tumorerkrankungen sind die zweithäufigste Todesursache bei Kindern. Deshalb müssen wir handeln, wir müssen überprüfen, ob diese Zahlen stimmen, und wir müssen entsprechend reagieren. Und wenn diese neueste Studie des deutschen Bundesinstituts für Risikobewertung zeigt, dass die revidierte Spielzeugrichtlinie nicht ausreichend vor krebserregenden Weichmachern schützt, dann müssen wir handeln. Es kann nicht sein, dass Kinder bei einem nur einstündigen Hautkontakt ein Vielfaches der krebserregenden Stoffe aufnehmen können, die im Rauch von 40 Zigaretten enthalten sind. Diese Stoffe sind vermeidbar, es ist technisch möglich, auch das zeigt die Studie.

Deshalb ist es jederzeit möglich, auch von den anderen einzufordern, dass sie diese Grenzwerte einhalten. Es ist wahrscheinlich eine Frage des Preises, aber das kann nicht allein über den Markt geregelt werden, wenn die Sicherheit von Kindern bedroht ist.

Natürlich sind die Mitgliedstaaten für die Marktaufsicht zuständig und nicht Europa, nicht das Parlament oder nicht die Kommission. Und auch wir haben mehrfach gefordert, dass Deutschland seine Aufgaben im Bereich der Marktaufsicht ernst nimmt und dass es entsprechend tätig wird. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir deshalb nicht handeln müssen, wenn es Zweifel gibt, dass unsere Schwellenwerte nicht dem Stand der Wissenschaft entsprechen, und deshalb hoffe ich und wünsche ich mir, dass die neue Kommission so bald wie möglich mit Vorschlägen auf das Parlament zukommt und dass wir dann im Komitologieverfahren die entsprechenden Grenzwerte anpassen können.